Šemeta pour la confirmation obtenue hier de sa nomination de commissaire en charge du budget. Nous sommes persuadés que nous aurons avec lui des relations de même qualité que celles que nous avions nouées avec son prédécesseur et nous lui souhaitons une carrière politique aussi brillante que celle de M me Grybauskaité. Monsieur le Président, nous traversons une période de crise mondiale, de préparation des grands rendez vous diplomatiques et d'incertitude institutionnelle au sein de l'Union elle même. Dans une telle période, la commission des budgets cherchera à avoir une attitude coopérative. Notre rapporteur l'a dit, nous regrettons les coupes faites par le Conseil dans les propositions de la Commission, mais, en même temps, nous comprenons que l'état des finances publiques des États membres ne leur permette pas, cette année, d'aller beaucoup plus loin. Pour le budget 2010, comme cela a été dit, nous avons une obligation de résultat c'est le bouclage du financement de la tranche 2010 du plan de relance. Nous savons que des redéploiements seront nécessaires, mais ces redéploiements ne peuvent pas porter sur d'autres priorités politiques précédemment décidées ensemble par le Parlement et par le Conseil. Au delà de 2010, le Parlement souhaitera engager un travail en commun avec la Commission, le Conseil, la Présidence suédoise et la future Présidence espagnole, sur trois grands sujets d'avenir. D'abord, si, bien entendu, les choses tournent comme nous le souhaitons en Irlande, la mise en place de la procédure, du calendrier et des méthodes de travail qu'appellera l'application du traité de Lisbonne.

Entre la décision commune sur le cadre financier pluriannuel prise en mai 2006 et aujourd'hui, il y a eu la crise financière, les tensions très fortes sur le prix de l'énergie, des matières premières et même des produits alimentaires, et les négociations sur le changement climatique. Il y a eu aussi j'ajoute, hélas l'échec, aujourd'hui évident, de la stratégie de Lisbonne. C'est donc d'une révision profonde de nos orientations pluriannuelles que nous avons besoin. Ce sera le premier chantier de la nouvelle Commission exécutive. Enfin, troisième et dernier sujet, la réforme des ressources qui alimentent le budget européen. On le savait avant la crise plus aucun État membre ne veut payer les dépenses de l'Europe.

Nous n'ignorons rien de la difficulté extrême du sujet, mais le Parlement européen a commencé d'y travailler depuis quatre ans avec les parlements nationaux et il entend se mettre en mesure de proposer quelques pistes de travail pour lancer le débat dès l'an prochain.